Ho il piacere di salutare il Primo ministro del Regno di Olanda, il signor Rutte. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito ad un dibattito con i deputati europei sul futuro dell'Europa. A noi interessa conoscere le proposte del governo del Regno di Olanda. A noi interessa coinvolgere nel Parlamento, che è il cuore della democrazia europea, tutti i Primi ministri della nostra Unione, per avere un confronto sereno, franco e costruttivo sull'avvenire dell'Europa.